Kennen Sie das Bild der drei Affen, die nichts hören, nichts sehen, nichts sagen? Offen gesprochen So kommt mir die Rolle der EU und meiner deutschen Regierung vor, wenn es um Menschenrechte und das Verhalten des türkischen Machthabers Erdoğan in Nordsyrien geht. Wie lange wollen wir uns noch dumm stellen? Über 100 Journalisten wurden seit 2016 inhaftiert, und wir sehen nichts. Erdoğan stürmt ohne Mandat völkerrechtswidrig Nordsyrien, bekämpft die kurdisch christlichen YPG Truppen unseren verlässlichsten Partner im Kampf gegen den IS und wir sagen nichts. Seine Truppen schießen mit deutschen Waffen an der Grenze auf Flüchtlinge, auf 3000 Jahre alte christliche Stätten, und wir? Nichts gehört. Er inhaftiert türkische Ärzte, die für Frieden demonstrieren, und, und, und. Wir verhandeln freundlich weiter über einen Beitritt zur EU, bezahlen Milliarden für einige Tausend ausgetauschter Flüchtlinge. Wem wollen Sie das erklären, wenn Sie gleichzeitig Israel labeln und für Verhalten in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fälschlicherweise zur Verantwortung ziehen? Seien wir endlich ehrlich! Stoppen wir jede Zahlung an Erdoğan! Stoppen wir alle Verhandlungen mit der Türkei und rügen wir das völkerrechtswidrige Verhalten in Nordsyrien! Stehen wir zu unseren Werten!